Vážená pani predsedajúca, ochrana obetí násilia je citlivou oblasťou, pri ktorej určite nestačí len chladný byrokratický prístup. Pri prvom kontakte je potrebné zabezpečiť prístup ku všetkým informáciám čo najjednoduchším jazykom, preklad a tlmočenie, pokiaľ ide o výsluch cudzinca a priebežné informovanie, a dostatočnú právnu a psychologickú podporu. Téma stalkingu, to znamená nebezpečné prenasledovanie alebo obťažovanie prenasledovaním, je veľmi závažná. Chcem však poukázať na tenký ľad, na ktorom sa pohybujeme. Hrozí nebezpečenstvo, že krivými obvineniami môže byť zničená reputácia nevinných ľudí.

Ja chcem vyzvať svojich kolegov k férovej debate, ktorá nebude démonizovať iba jedno pohlavie, teda hlavne mužov. Chráňme ženy pred akoukoľvek formou násilia, nerobme však z mužov a žien nezmieriteľných rivalov. Naše rozdielnosti sú darom od Stvoriteľa, ktorými sa máme dopĺňať a žiť v harmónii. Ale mrzí ma, že tu pani komisárka Jourová opäť použila výraz, že budeme tlačiť na členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. Nechápem, čo je toto za prístup, že sa ideme tlačiť, je tu Európska únia na tlačenie, je tu na presadzovanie, manipulovanie? Mnoho štátov má k tomu oprávnené výhrady a je omnoho rozumnejšie použiť iný dokument a zrušiť chybne naformulovaný Istanbulský dohovor a vytvoriť iný a lepší.